hæstvirtur forseti það hefur verið fróðlegt að fylgjast með umræðunum í dag og auðvitað sýnist sitt hverjum hvernig rétt er að bregðast við ástandinu en mér sýnist að enginn af þeim sem hér hafa talað haldi því fram að til séu einhverjar patent lausnir á þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir eftir sumarið er hollt og gott fyrir þingmenn að takast nokkuð á og sjálfsagt býst ég við að jafnmikið hafi legið á hjarta margs þingmanns eins og nú háttvirtur þingmaður guðni ágústsson kom reiður til þings í dag eftir að hafa gert mikla för um landið og haldið marga fundi og komist að því að ekki sé búið að sökkva íslandi og fjöllin standa enn en jafnframt hefur hann komist að því að allur sá vandi sem við blasir hér

og framsóknarhagfræðin kennir okkur að það þurfi að gera eitthvað allt annað heldur en við erum að gera að minnsta kosti hann vill fá þjóðstjórn hann talaði um eitt og annað en það var dálítið skemmtilegt að hann passaði sig sérstaklega á því að ræða ekki evrópumál framsóknarflokkurinn hefur sem sagt ákveðið að láta af þeirri evrópuumræðu sem hann hóf í vor og ég býst við því að þegar formaður frjálslynda flokksins fór af stað um landið hefur hann komist að því að íslendingar eru ekki á þeirri skoðun að upptaka evru muni bjarga því ástandi sem við blasir nú en förum aðeins yfir það sem hefur komið fram í dag háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson er ánægður með þá yfirlýsingu hæstvirts forsætisráðherra að mikilvægt sé að atvinna sé í landinu haldi uppi atvinnustigi í landinu hæstvirtur forsætisráðherra tók mjög sterkt til orða þegar hann lýsti því að það væri grundvallarsjónarmið ríkisstjórnarinnar að halda uppi framleiðslustigi í landinu hann sagði framleiða framleiða framleiða það er akkúrat þannig sem við vinnum bug á þeim erfiðleikum sem við erum í núna væntanlega það er að halda áfram að vinna halda áfram að skapa verðmæti í landinu og háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson var ánægður með þá yfirlýsingu en hann sagði leiðirnar vera margvíslegar ég get tekið undir það með honum hann nefndi olíuhreinsunarstöð hann nefndi gróðurhúsarækt ylrækt hann nefndi umönnunarstéttir orkuframleiðslu og ýmislegt fleira ég er ötull talsmaður þess að innviðir landsins þurfa að vera sterkir og ég veit að við ögmundur erum væntanlega sammála um það ég er afskaplega stolt af því hvað við höfum eflt menntakerfið á undanförnum árum og hve rannsóknarsjóðirnir hafa verið efldir ég held að á grunni menntunar munum við auka hagvöxt í landinu og á því munum við byggja framtíðina þessa framtíð sem við verðum að horfa til vegna þess að við verðum alltaf vera með það í huga hvernig land við viljum að ísland sé ég bind líka miklar vonir við að heilbrigðiskerfið muni dafna en ég get hins vegar ekki tekið undir það með háttvirtum þingmanni ögmundi jónassyni að í þeim þrengingum sem nú eru til staðar sé ráðlegt að auka

stofna hér sérstakt efnahagsráðuneyti eins og þingflokkur vinstri grænna hefur velt fyrir sér ég held að þegar við tölum um hversu mikilvægt það er að ríkið standi fyrir framkvæmdum við skilyrði sem þessi þá erum við ekki að tala um rekstrarverkefni við hljótum við þessar aðstæður að hugsa til þess að ríkisreksturinn sé skikkanlegur hins vegar gegnir allt öðru máli um framkvæmdir sem eru meira á sviði samgöngumála framkvæmdir þar sem er um tímabundið verkefni að ræða þar sem ríkið geti komið af krafti inn og skiptir verulegu máli við að koma hjólunum aftur af stað það er gríðarlegur munur á

aðgerðir sem menn hafa verið að gagnrýna í dag ég sé ekki ástæðu til að staldra mikið við það að öðru leyti en því

orðar svo gefur líka tilefni til þess að það vori aftur að eftir haustið kemur raunar veturinn en svo kemur vorið og sumarið ég held að það borgi sig ekki fyrir okkur að horfa öðruvísi á hlutina heldur en akkúrat þannig að við erum í ákveðnum þrengingum við munum vinna okkur út úr þeim með skynsamlegum hætti það er verið að stíga ákveðin skref það hafa verið stigin mjög ákveðin skref þessar fréttir sem hæstvirtur forsætisráðherra færði okkur í morgun um eflingu gjaldeyrisforðans eru afskaplega

en í mínum huga gildir núna fyrir stjórnmálamenn er að stappa stálinu í þjóðina og muna að við munum komast upp úr þessari lægð við munum komast yfir þetta þetta er ekki heimatilbúinn vandi við vissum mjög vel að það mundi draga úr hagvexti um þessar mundir það er búið að gera ráð fyrir þessu árum saman menn hafa spáð því og menn hafa reynt að búa sig undir það stjórnvöld áttu von á þessu

við vitum að ástandið er erfitt núna en við vitum líka að það er tímabundið og við munum ná tökum á verðbólgunni og við trúum því að kaupmáttarminnkunin guðni stoppa og það muni birta til og þegar þær aðstæður skapast þá skapast líka eru tækifæri það skapast ný tækifæri í viðskiptalífinu úti um allt land vegna þess að við svona los sem nú er þegar hjólin fara aftur að snúast þá vitum við það sagan hefur sagt okkur það að það skapast ný tækifæri það má spyrja sig að því hver staðan væri núna ef ekki hefði orðið sú gerbylting í útflutningsverðmætum þjóðarinnar eins og hefur orðið á síðustu mánuðum og missirum hvernig skyldi staða gjaldeyrismála hafa orðið þá ef við hefðum ekki aukið útflutning svo umtalsvert eins og við höfum gert að undanförnu hún væri miklu verri hún væri alls ekki góð margt hefur verið gert vel sumt hefur ekki gengið alveg jafnvel við vitum það og við lærum af þeim mistökum sem við gerum og við horfum fram á veginn en aðalatriðið er þetta mér finnst að hlutverk allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu að segja þjóðinni það að við munum komast út úr þessum þrengingum og það verður bjartari tíð það verður erfitt